herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar númer hundrað tvö þúsund og sjö með síðari breytingum í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er fjallað sérstaklega um bættan hag aldraðra og öryrkja og unnið verði að einföldun

tvö þúsund og átta um breytingu á lögum um almannatryggingar og lögum um málefni aldraðra þar var kveðið á um margvíslegar breytingar

átta í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að megintilgangur þess að hækka frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega væri að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku þeirra og gera þeim kleift að afla sér aukinna tekna af atvinnu án þess að bætur frá tryggingastofnun ríkisins skerðist þá kom fram að framkvæmdanefnd forsætisráðherra um endurskoðun örorkumats og eflingu starfsendurhæfingar ynni að tillögum um framkvæmd sem ætlað væri að ná svipuðum markmiðum hvað varðar örorku og endurhæfingarlífeyrisþega og hvetja einstaklinga til vinnu fram kom að slíkar tillögur sem miði að því að tryggja örorkulífeyrisþegum hundrað þúsund króna frítekjumark vegna atvinnutekna eða ígildi þess verði síðar lagðar fyrir alþingi í maí síðastliðnum samþykkti alþingi lög númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og átta þar sem nýju ákvæði til bráðabirgða var bætt við lög um almannatryggingar og kveðið á um það að þrátt fyrir ákvæðið í sextándu grein laganna skuli örorkulífeyrisþegi á tímabilinu fyrsta júlí tvö þúsund og átta til fyrsta janúar tvö þúsund og níu geta valið um að hafa hundrað þúsund króna frítekjumark á mánuði vegna atvinnutekna eða telja sextíu prósent af atvinnutekjum til tekna við útreikning tekjutryggingar með þessu var frítekjumark vegna atvinnutekna örorkulífeyrisþega hækkað til samræmis við hækkun frítekjumarks vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega á aldrinum sextíu og sjö til sjötíu ára eða

og stefnt var að meðal annars í ljósi efnahagsástands þjóðarinnar og fjölmargra verkefna sem því tengjast er með frumvarpi þessu lagt til að ákvæði ellefta töluliðar ákvæðis til bráðabirgðalaga um almannatryggingar gildi áfram óbreytt og gildistímabil þess verði framlengt til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu samkvæmt upplýsingum frá tryggingastofnun ríkisins voru liðlega þrjátíu prósent örorku og endurhæfingarlífeyrisþega með launatekjur í nóvember síðastliðnum eða um fjögur þúsund sjö hundruð einstaklingar og hafa þeir þannig ávinning af frítekjumarki á atvinnutekjur í formi hærri bótagreiðslna má vænta þess að jafnvel enn stærri hópur örorkulífeyrisþega hafi nýtt sér þetta tækifæri til að feta sig út á vinnumarkaðinn frítekjumark felur því í sér aukið tækifæri til handa örorkulífeyrisþegum með þeim auknu lífsgæðum sem þátttaka á vinnumarkaði felur í sér fyrir lífeyrisþegana sjálfa og samfélagið í heild þá má geta þess að öryrkjabandalag íslands hefur lagt áherslu á hækkun frítekjumarks í baráttunni fyrir bættum kjörum öryrkja og virkrar atvinnuþátttöku þeirra í samfélaginu og er þessi lagabreyting mjög í samræmi við þeirra áherslur þá er breytingin jafnframt í samræmi við þau markmið sem hugmyndir örorkumatsnefndar um starfshæfnismat og starfsendurhæfingu byggist á virðulegi forseti ég hef fjallað um þær breytingar sem í frumvarpinu felast og undirstrika að í því eru ákvæði sem stuðla að áframhaldandi bættum kjörum öryrkja ég læt þessari yfirferð yfir efni frumvarpsins lokið og leyfi mér hæstvirtur forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar félags og tryggingamálanefndar og til annarrar umræðu